Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! 179 Kilogramm Lebensmittel pro Person werden in der EU durchschnittlich im Jahr weggeworfen. Cirka 300 Kilogramm Lebensmittel entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Da kann mir keiner kommen und sagen Wir brauchen gentechnisch veränderten Mais oder Soja, um die Europäerinnen und Europäer zu ernähren. Der Grund kann in Wirklichkeit nur der sein, Produkte auf den Markt zu bringen, die zum Beispiel einen Pestizideinsatz überleben. Wenn wir aber auf der anderen Seite schon darum kämpfen, Glyphosat von unseren Feldern zu bringen, weil wir wissen, dass es nachhaltig für Menschen und für Tiere schädlich ist, warum brauchen wir dann einen Mais, der diesem Glyphosat gegenüber resistent ist? Das heißt, wir brauchen ihn zweifach nicht Wir brauchen ihn nicht für die Ernährungssicherheit, und wir brauchen ihn auch nicht, um gegen diese Pestizide, Herbizide und Insektizide geschützt zu sein.